Dans le même temps, je crois qu'on observe, depuis un peu plus d'une semaine, de nouvelles initiatives diplomatiques qui, peut être, préfigurent les éléments de changement nécessaires pour la recherche d'une solution. Je pense que la réunion qui s'est tenue à Genève a quand même amorcé même si c'est limité, même si c'est insatisfaisant une proposition de gouvernement transitoire d'union nationale sans, évidemment, Assad et les tortionnaires, mais en prenant en compte une partie de sa formation.

Dans cette situation, ce n'est pas parce qu'on sent qu'une solution est possible que la violence sera moindre sur le terrain. Au contraire!

De ce point de vue, cette proposition permet à la fois d'encourager les désertions massives observées parmi les soldats de l'armée régulière et doit également permettre d'accueillir, dans cette solution transitoire, des membres du régime Assad et du parti Baas.